tuttugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar tillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá tuttugasta og fjórða júní tvö þúsund og tíu eða síðar ef nauðsyn krefur til annars september tvö þúsund og tíu